dass wir die bürokratischen Hürden bei grenzüberschreitenden klinischen Prüfungen in der Europäischen Union reduzieren, weil nur so eine gute Forschung möglich ist.

Wir schaffen es herzlichen Glückwunsch an Glenis Willmott und alle anderen mehr Transparenz zu schaffen. Negative Ergebnisse von klinischen Prüfungen dürfen nicht länger unter den Tisch gekehrt werden. Wir haben es gleichzeitig geschafft, die strengen ethischen Standards, die wir bisher hatten, in der bestehenden Richtlinie zu erhalten. Hier haben wir die Kommission korrigiert, und ich bedanke mich insbesondere bei Kommissar Borg, dass er das begleitet hat Der ursprüngliche Vorschlag kam ja gar nicht von ihm. Also gibt es da auch eine positive Rolle für den amtierenden Kommissar. Vielen Dank an alle, die geholfen haben, die Ratspräsidentschaft, die Berichterstatterin, die Schattenberichterstatter. Ich glaube, das ist ein gutes Ergebnis, und ich hoffe auf eine deutliche Mehrheit gleich bei der Abstimmung.